À Liège, de toute évidence, au delà des indispensables mesures d'accompagnement et de reclassement des travailleurs, au delà de la dépollution tout aussi indispensable du site fait très important, d'ailleurs toutes les hypothèses sont sur la table pour le moment. Il est important de signaler qu'il ne faudra pas faire de promesses intenables aux travailleurs, et je partage le questionnement que M.

Nous devons ici appeler la Commission à œuvrer pour une évolution, un changement des mentalités. Partant du constat que nos régions en Europe ne doivent plus dépendre d'un seul secteur d'activité, l'heure est plus que jamais à la diversification, à la spécialisation. Dans l'immédiat, donc, l'Union doit, aux côtés des autorités régionales, faciliter la reconversion économique dans le bassin liégeois.

Préparer l'avenir et le retour à l'emploi est certainement la meilleure réponse à donner aujourd'hui aux citoyens, à Liège comme dans nos autres régions d'Europe.